herra forseti ég leyfi mér að beina fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um losun koltvísýrings sem sparast með virkjun kárahnjúkavirkjunar mikil umræða snerist um kárahnjúka á sínum tíma hefur dálítið dalað síðan og ég er mjög ánægður herra forseti að jökla þetta skaðræðisfljót sem áður var er nú farið að vinna fyrir okkur íslendinga og hefur breyst í elskulega laxveiðiá þegar fram líða stundir

þá er það bara til hins góða að takmarka ferðamannaiðnaðinn þannig að við ráðum við fjölda ferðamanna það áttu að vera jarðskjálftar líka og svo framvegis ekkert af þessu hefur ræst nú er blómlegt atvinnulíf á austurlandi og þessi virkjun malar gull fyrir íslendinga alþjóðleg umhverfisverndarsamtök hafa iðulega beitt þrýstingi til að ná fram markmiðum sínum og er þar skemmst að minnast banns á veiðum á seli og hvölum og svo framvegis sem hefur komið mjög illa við frumbyggja norðurhjara og hefur þessum samtökum verið slengt saman um afdrif þess fólks af því að markmiðið var svo mikilvægt ég hygg að þegar þessir umhverfisverndarsinnar komast að því og heyra svör ráðherra við seinni spurningu minni þá munu þeir auka þrýsting á íslendinga vegna þess að þessi samtök trúa flest á hlýnun jarðar vegna þess að kolsýringsmengun sé staðreynd og þau munu þá auka þrýsting á íslendinga að virkja herra einustu sprænu og hvern einasta hver og allan þann jarðhita sem við búum yfir vegna þess hvað það sparar mannkyninu mikla koltvísýringsmengun þess vegna langar mig til að spyrja hæstvirtan ráðherra fyrstu hvað sparar kárahnjúkavirkjun mannkyninu mikla losun koltvísýrings miðað við að álið væri framleitt í kína með rafmagni sem væri framleitt með brennslu kola annars hvað er þessi sparnaður í losun koltvísýrings stórt hlutfall af losun bílaumferðar hér á landi þriðja hvað gætu íslendingar sparað mannkyninu mikla losun koltvísýrings ef öll virkjanleg orka yrði virkjuð fjórði mun íslenska ákvæðið um heimild til losunar koltvísýrings ekki breytast í íslenskt ákvæði um skyldu landsins til að virkja á loftslagsfundi sameinuðu þjóðanna í balí fimmta hvernig hyggst ráðherra standa vörð um náttúruperlur eins og gullfoss og dettifoss gegn hugsanlegri kröfu erlendra umhverfisverndarsamtaka um virkjanir þegar mannkynið stendur frammi fyrir þeirri vá sem hlýnun jarðar er talin vera